hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og fimm með síðari breytingum að flutningi frumvarpsins standa auk mín fulltrúar í forsætisnefnd varaforsetar þingsins aðrir en fulltrúi vinstri grænna það er þuríður backman annar varaforseti en flokkur hennar átti ekki aðild að þeim breytingum á þingsköpum sem þetta mál er sprottið úr eins og háttvirtir alþingismenn muna var samhliða frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þingsköp alþingis sem lagt var fram á alþingi á haustþingi gert samkomulag á milli þingflokkanna sem að því stóðu um að bæta

ekki síst stjórnar andstöðuþingmanna með ýmsum ráðum samkomulag náðist meðal annars um að formenn stjórnarandstöðuflokka sem jafnframt eru alþingismenn og þingmenn löngu tímabært að formenn stjórnmálaflokka sem ekki eru jafnframt ráðherrar það þýðir í reynd formenn stjórnarandstöðuflokkanna hér á alþingi fái aðstoðarmenn líkt og ráðherrar hafa haft um langan tíma allt frá nítján hundruð sjötíu er sett voru ný lög um stjórnarráðið starf formanna flokkanna er ærið annasamt ekki bara á vettvangi innra starfs þeirra í flokkunum heldur fyrst og fremst í hinni almennu þjóðfélagsumræðu bæði hér á alþingi í fjölmiðlum og á margvíslegum fundum og ráðstefnum ég tel að það sé réttmætt að þingið leggi þeim forustumönnum þess sem mest mæðir á þá aðstoð sem tök eru á og létti þannig undir ég tel einnig að hér sé mikilvægt skref stigið með því að veita þeim þingmönnum sem kosnir eru í hinum víðfeðmu kjördæmum norðvesturkjördæmi norðausturkjördæmi og suðurkjördæmi rétt til þess að fá aðstoð til að sinna störfum sínum og skyldum í þessum kjördæmum ég held það sé nær samdóma álit allra þingmanna þessara kjördæma að stærð þeirra sé slík að það sé á mörkunum að þingmenn geti sinnt kjósendum sveitarstjórnum atvinnufyrirtækjum og félagasamtökum svo sem vera ber og sómi sé að með aðstoðarmönnum er verið að létta undir og auka tengslin

grundvallaratriðið er að aðstoðarmaður þingmannsins sé með fasta starfsaðstöðu í kjördæminu og vinni þannig í grasrótinni eins og það er kallað ég tel að með þessu frumvarpi séum við að stíga fyrstu skrefin inn á nýja braut í starfi alþingismanna og alþingis hér er farið varlega og kannski sparlega af stað en við verðum síðan að sjá hvernig þetta fyrirkomulag reynist og laga það og bæta eftir því sem reynslan kennir okkur við útfærsluna höfum við haft úr ákveðnum fjárhagsramma að spila og tilhögun þessa kerfis byggist auðvitað mikið á því forsætisnefnd hefur nú í vikunni endanlega afgreitt fyrir sitt leyti reglur um aðstoðarmenn alþingismanna í hinum stóru kjördæmum utan reykjavíkursvæðisins og um aðstoðarmenn formanna stjórnarandstöðuflokkanna jafnframt lágu fyrir í nefndinni nær fullbúin drög að ráðningarsamningum og þar með rammi um starfskjör aðstoðarmannanna ef okkur tekst að afgreiða þetta frumvarp á fáum dögum ætti þetta fyrirkomulag að geta tekið gildi frá og með fyrsta mars næstkomandi ég vil geta þess að um þessi efni hef ég átt allmikið samstarf við formenn þingflokkanna og haldið marga fundi með þeim um málið jafnframt hefur farið fram umræða um málið í forsætisnefnd og ég hef átt samtöl við formenn flokkanna að skoðanir hafa verið skiptar um einstök atriði í útfærslu þess nýja fyrirkomulags sem þetta frumvarp mælir fyrir um í þeim reglum sem fyrir liggja um starfskjör og starfsaðstöðu aðstoðarmanna segir að aðstoðarmenn alþingismanna sem jafnframt eru formenn stjórnmálaflokka hafi sem föst laun og sem heildarlaun fyrir starf sitt þingfararkaup auk greiðslna á móti ferðakostnaði og símakostnaði þessi aðstoðarmenn munu hafa skrifstofu í húsakynnum alþingis og fá alla almenna skrifstofuþjónustu eins og starfsmenn þingsins aðstoðarmenn alþingismanna úr stóru kjördæmunum munu hins vegar hafa sem grunnviðmiðun launa sinna sjötíu og fimm prósent af þingfararkaupi hver þingmanna úr þessum kjördæmum sem ekki hefur aðstoðarmann nú þegar eins og ráðherrar eða þá formenn flokka á rétt á að fá aðstoðarmann í þriðjungs starfshlutfalli það þýðir að laun aðstoðarmannsins verða tuttugu og fimm prósent af þingfararkaupi í reglum forsætisnefndar er gert ráð fyrir því að þingmenn geti ef þeir kjósa svo komið sér saman um aðstoðarmann og hækkar þá bæði starfs og launahlutfall sem því nemur aðstoðarmenn alþingismanna munu hafa eins og áður sagði aðstöðu í kjördæmunum og fá auk fastra launa greiðslu á móti kostnaði við ferðir farsíma og annan rekstur útlagður kostnaður verður endurgreiddur samkvæmt framlögðum reikningum settar verða nánari vinnureglur um framkvæmd þessara greiðslna í reglunum sem forsætisnefnd hefur afgreitt er fjallað um ráðningar aðstoðarmanna og hvernig staðið verður að þeim ráða má í störfin án auglýsingar að minnsta kosti verður það ekki skylt skriflegir ráðningarsamningar verða gerðir en skrifstofa alþingis áritar samninginn og sér um alla launaumsýslu óheimilt verður að ráða sem aðstoðarmann

er þessi regla ekki síst sett með þá reynslu í huga sem fengist hefur erlendis af aðstoðarmönnum þingmanna að öðru leyti má segja um störf aðstoðarmanna að þingmaðurinn setur aðstoðarmanni fyrir verkefni og stjórnar starfi hans fer með öðrum orðum með húsbóndavald yfir honum enginn annar aðili kemst þar á milli skrifstofa alþingis mun veita aðstoðarmönnum þingmanna svipaða þjónustu og þá sem alþingismenn fá eftir því sem við á þar á meðal frá upplýsinga og rannsóknarþjónustu skrifstofunnar og jafnframt mun skrifstofan veita leiðbeiningar um tölvunotkun eins og fram kemur í frumvarpsgreininni er lagt til að lög númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og reglur settar samkvæmt þeim gildi ekki um aðstoðarmenn alþingismanna þeir séu með öðrum orðum ekki opinberir starfsmenn eðli þessara starfa er þannig að ekki getur talist eðlilegt að þeir teljist í þeim hópi og þannig fæst líka nauðsynlegt svigrúm fyrir alþingismanninn til þess að haga ráðningu aðstoðarmann fyrst og fremst eftir sínum þörfum og sínum sjónarmiðum nauðsynlegt er jafnframt að fimmtu grein laga númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og þrjú um tímabundna ráðningu starfsmanna gildi ekki um aðstoðarmennina þannig að það ákvæði sem fjallar um að tímabundinn ráðningarsamningur megi almennt ekki vara lengur en tvö ár eigi ekki við um ráðningu aðstoðarmanna alþingismanna frumvarp þetta felur í sér almenna heimild til þess að ráða alþingismönnum aðstoðarmenn það sjónarmið liggur til grundvallar að til frambúðar verði réttur þingmanna í þessum efnum jafn hér er hins vegar um mikla breytingu að tefla kostnaðarsama breytingu og við förum varlega af stað og höldum okkur innan þess fjárhagsramma sem til þessa er ætlaður verði breytingar á þessu fyrirkomulagi og fjárveitingar auknar má breyta þeim reglum sem forsætisnefnd hefur sett samkvæmt heimild í þessum lögum en ekki þarf þá sérstaka lagabreytingu ég vil svo leggja áherslu á í lokin hæstvirtur forseti að það fyrirkomulag sem nú fer af stað sæti endurskoðun þegar reynsla er af því fengin þannig að við gætum þá sniði af vankanta ef þeir finnast og lagað það svo að best henti störfum alþingismanna hæstvirtur forseti þar sem frumvarp þetta hefur verið til umræðu á vettvangi þingmanna bæði í hópi formanna þingflokka og innan forsætisnefndar sé ég ekki ástæðu til